Ci sono donne brave e ci sono donne meno brave ci sono uomini bravi e ci sono uomini meno bravi. Non è detto che tre donne siano meglio di tre uomini. Quindi, l'ipocrisia lasciamola stare.

La prima ma lei sa quanto costa un litro di latte? Un chilo di pane? Un litro di benzina? Perché lei parla sempre di grandi cose, di grandi cifre, è in mezzo alle banche, alle multinazionali, vive con loro da sempre ma la gente, il popolo ha altro da fare, ha bisogno di altre risposte! Allora le faccio un esempio questa è la bandiera della Germania questa è la bandiera dell'Europa io non voglio morire tedesco o c'è l'Europa o c'è la Germania! Altrimenti, andando avanti così, l'Europa diventa piccola ma deve diventare piccola anche la Germania. Dobbiamo farla diventare più piccola non può pretendere di comandare l'Europa, perché ci fu già uno che voleva prendersi l'Europa con il nazismo. Non vogliamo adesso il nazismo economico e quindi, secondo me, bisogna cambiare un po' registro. E ancora, Presidente Juncker, le volevo chiedere ma i 300 miliardi di investimenti, dove sono finiti? Oppure, ci sono due carte questa è quella dell'euro e questa è la carta igienica.

non state facendo quello che interessa al popolo e, quindi, lei sarebbe il primo che si dovrebbe dimettere.